My ciągle zbyt mało wiemy o tym, co się stanie wtedy, kiedy ta reforma zacznie działać.

Chcemy stwarzać im lepsze warunki, natomiast te reformy rynkowe idą wbrew tej tendencji, bo na pewno zniesienie kwot zaszkodzi przede wszystkim mniejszym i średnim gospodarstwom, które tego nie przetrwają.